Elnök Úr, Románia államfője nemrég az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése előtt állította, hogy Romániában modellértékű a nemzeti kisebbségek védelme, hiszen kisebbségi németként államfővé választották.

és az 1918 as gyulafehérvári határozatban megígért autonómiát azóta is letagadják. Minden esetben az lehet a kisebbségek helyzetének fokmérője, hogy a közösség maga, illetve a választott képviselői hogyan értékelik azt. Egy országban élő nemzeti kisebbségek helyzetéről maguk a kisebbségek mondjanak ítéletet. Esetünkben ne a román állam első embere, aki megválasztása előtt többször leszögezte német származásúnak, de román érzelműnek vallja magát.